Považujem za svoju povinnosť aspoň symbolicky z tohto miesta poďakovať predsedovi Tajanimu, všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí podporili uznesenia o tejto veci, osobitnému vyslancovi Európskej únie Figeľovi a tiež státisícom občanov Únie, ktorí podporili petíciu za oslobodenie Asie Bibi. Potvrdilo sa, že Európsky parlament dokáže aj pri politicky pestrom zložení prispieť k obrane náboženskej slobody vo svete. Ak by sme boju za záchranu miliónov žien a matiek prenasledovaných pre ich vieru venovali aspoň toľko času a energie ako boju za kvóty pre ženy v dozorných a správnych radách veľkých firiem, o ktorých bude Parlament znovu diskutovať zajtra, svet by sa stal lepším, slobodnejším a spravodlivejším.